Señora Presidenta, planteamos esta pregunta oral a partir de la Resolución del Parlamento Europeo, aprobada el 11 de septiembre de 2012, sobre los vuelos ilegales de la CIA y las detenciones, también ilegales, llevadas a cabo en territorio europeo, precisamente, para darle seguimiento al trabajo previo del Parlamento Europeo. Y es por ello que tengo el honor de plantear esta pregunta oral, para empezar, a la Comisión, para conocer si se ha investigado plenamente la violación de la normativa comunitaria en materia de asilo y cooperación judicial, si se han adoptado medidas para evitar la eventual violación de los derechos fundamentales y reforzar la capacidad de la Unión Europea de responder ante ello y para asegurar un control parlamentario y democrático de la actividad transfronteriza de los servicios de inteligencia, en el contexto, en particular, de las llamadas comisiones de inquiry que han tenido lugar en el ámbito de la comisión LIBE sobre las detenciones de la CIA y las operaciones denominadas de mass surveillance

Pero también queremos plantear preguntas al Consejo, por supuesto, para saber si ha practicado el principio de lealtad institucional a la hora de suministrar las actas de algunas reuniones del grupo de trabajo en Consejos relevantes en este caso, que, de acuerdo con algunas informaciones, han sido retocadas si conoce la actividad concreta de los Estados miembros y su disposición a clarificar con las agencias europeas de seguridad el conocimiento que puedan tener del papel desempeñado en estas operaciones de la CIA. Y también, con base en estas actividades, tenemos la obligación de conocer cuáles son los países donde se han planteado con mayor intensidad estos problemas. Hemos desplazado una comisión a Lituania, el país que en estos momentos ostenta la presidencia rotatoria, pero ha habido alegaciones equivalentes en Rumanía, Polonia, Finlandia, Italia y Reino Unido.

Porque resulta inaceptable que esto haya podido tener lugar sin que tengamos una versión clara y convincente de qué sucedió, quién hizo qué, quién estaba al tanto de lo que estaba sucediendo y, sobre todo, qué podemos hacer para que no vuelva a pasar, porque las investigaciones actualmente en curso no parecen haber llegado a ningún buen puerto.

Presentamos también una resolución y pedimos el apoyo de esta Cámara para enviar un mensaje un mensaje contundente, un mensaje sólido al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que el Parlamento Europeo cumple con su responsabilidad dando seguimiento a esta cuestión.